borist hefur svohljóðandi bréf frá hæstvirtum forsætisráðherra geir h haarde dagsett í dag ég hef ákveðið að kalla aftur mál númer fjögur hundruð og fimmtán frumvarp til laga um heimild til að afsala til landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna búrfellsvirkjunar er lagt var fram á yfirstandandi þingi samanber fyrstu málsgrein sextugustu grein laga númer fimmtíu og